Señora Presidenta, Comisario, Señorías, lo primero que tengo que hacer es agradecer y dar la bienvenida a las palabras del Comisario, que suscribo en gran parte. Las pymes, se ha dicho aquí, son el motor del crecimiento y la creación de empleo en la Unión Europea, y deben ser el centro de la actividad política de esta casa. A este respecto, me gustaría felicitar al Vicepresidente Tajani por el gran esfuerzo que ha hecho —no solo ahora, sino también en su etapa de Vicepresidente de la Comisión Europea— en apoyo de las pymes. Porque, gracias a muchas de las iniciativas que ha lanzado mi querido amigo Antonio, hoy las pymes están en mejor situación que hace algunos años. Y, como bien ha dicho el señor Tajani, el Banco Central Europeo no es la solución, es solo parte de la solución. Por eso, valoramos la iniciativa del factor de apoyo a las pymes, pero también tenemos que avanzar hacia el mercado único de capitales. Y les pido, Señorías, que apoyen los primeros paquetes legislativos al respecto, como el paquete de titulizaciones, del que tengo el honor de ser ponente. Les pido, Señorías, que aceleremos la tramitación legislativa para conseguir diversificar las fuentes de financiación de las pequeñas y medianas empresas, porque, queridos colegas, apoyar a las pymes es apoyar el empleo, apoyar a las pymes es apoyar el crecimiento económico.